Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante i progressi degli ultimi anni, la potenziale forza lavoro delle donne è ancora lontana dall'essere utilizzata appieno e in maniera ottimale. Il tasso complessivo di occupazione delle donne è tuttora inferiore a quello degli uomini del 12 e dunque, anche in Europa, le donne soffrono un divario considerevole dal punto di vista socioeconomico nei confronti degli uomini sono sottopagate e spesso sottostimate rispetto ai colleghi uomini e sono ancora sottorappresentate nei posti decisionali, soprattutto nel mondo degli affari e della politica. Anche l'Organizzazione internazionale del lavoro sottolinea la persistenza di un gap di genere nella retribuzione delle donne. Insomma, nonostante il lavoro diventi sempre più un aspetto importante dell'identità femminile, c'è ancora molta strada da fare per il raggiungimento di una parità vera tra uomini e donne. La vera rivoluzione dell'Europa in favore della parità di genere si misura, a mio avviso, anche a livello culturale, combattendo le discriminazioni di genere in ogni forma queste si presentino. Questa, penso, sia una delle sfide principali dell'Unione europea.